herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á almennum hegningarlögum frumvarpið er samið að frumkvæði mínu af ragnheiði bragadóttur prófessor og felur í sér endurskoðun á ákvæðum laganna um eftirtalin brot nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks kynferðisbrot gegn börnum og vændi frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi í kjölfar kynningar bæði á heimasíðu ráðuneytisins og umræðu á málstofu í háskóla íslands

eru lagt er til að hugtakið nauðgun verði rýmkað mjög frá því sem nú er gert er ráð fyrir að önnur kynferðisnauðung og misnotkun á bágu andlegu ástandi og því að þolandinn getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans teljist nauðgun við það munu brot þessi varða mun þyngri refsingu en nú er eða fangelsi frá einu ári og allt að sextán árum í stað fangelsis allt að sex árum þá er lagt til að lögfest verði ákvæði um nokkur atriði sem verka skuli til þyngingar við ákvörðun refsingar fyrir nauðgun eitt þeirra er ungur aldur þolenda í öðru lagi er lagt til að lögfest verði almennt ákvæði um refsiábyrgð vegna kynferðislegrar áreitni í þriðja lagi að refsing fyrir samræði og önnur kynferðismök við barn yngra en fjórtán ára verði

börnum og tel ég þá nauðgun og kynmök við börn yngri en fjórtán ára alvarlegustu kynferðisbrotin í stað nauðgunar einnar áður í fjórða lagi að lögfest verði ákvæði um heimild til refsilækkunar eða refsibrottfalls ef sá sem gerist sekur um samræði eða önnur kynferðismök gagnvart barni yngra en fjórtán ára er sjálfur á svipuðum aldri og þroskastigi og barnið í fimmta lagi að upphaf fyrningarfrests kynferðisbrota miðist við átján ára aldur brotaþola en ekki fjórtán ára eins og nú er refsihámark fyrir kynferðislega áreitni gegn börnum verði hækkað þannig að brot gegn yngstu börnunum munu fyrnast á lengri tíma en samkvæmt núgildandi lögum í sjötta lagi að ákvæði fyrstu málsgrein tvö hundruð tuttugustu og sjöttu grein um refsingu